Chers collègues, le Conseil, lors de sa session du 14 octobre, a adopté des conclusions sur la position de l'Union européenne, en vue de la Conférence de Cancún sur le climat, lors de laquelle le cadre mondial en matière de protection du climat doit être examiné.

Cette position de l'Union européenne comprend tous les aspects d'importance pour cette conférence les résultats escomptés, les conditions pour la poursuite du protocole de Kyoto au delà de 2012, les progrès à accomplir dans les différents domaines énoncés dans la feuille de route de Bali l'atténuation, l'adaptation, les aspects de technologie des forêts et le financement.

Il incombe maintenant à tous les acteurs de l'Union européenne d'utiliser ces positions pour porter un message clair et univoque auprès de nos partenaires internationaux. Comme le Conseil vient de le signaler, l'Union européenne espère que la réunion de Cancún permettra d'adopter un ensemble équilibré de décisions contribuant à la mise en place d'un régime international destiné à protéger le climat après

Lors de la conférence même, ces positions seront précisées si nécessaire pendant les réunions de coordination que l'Union européenne tiendra de manière régulière sur place.